Monsieur le Président, nous venons d'avoir, dans cet hémicycle, un débat sur la politique agricole commune, où nous avons rappelé l'importance de soutenir un modèle européen unique au monde.

Monsieur le Commissaire, je veux donc vous dire mon inquiétude. Notre agriculture est en grande difficulté. La déstabiliser davantage aura des conséquences lourdes. La politique commerciale de l'Europe ne peut se concevoir sans prendre en compte et défendre l'un de nos principaux atouts.